Voorzitter, ik wil graag minister Kármán en commissaris Rehn danken voor hun toelichting, want wat hebben we gezien in de afgelopen weken? Als het vertrouwen op de markt zwak is, dan heeft ieder spoor van twijfel directe gevolgen voor de landen die toch al in moeilijke omstandigheden verkeren en daarom voor de euro als geheel. Dat bleek helaas afgelopen weekend en dan ontkennen in de pers dat een geheime bijeenkomst plaatsvindt, dat werkt nog dubbel slecht uit op het toch al broze vertrouwen. Ik hoop dat de betrokkenen daar heel snel lering uit trekken. Voorzitter, eenvoudige keuzes en pijnloze oplossingen behoren al lange tijd niet meer tot de mogelijkheden. De steunmaatregelen voor Griekenland, Ierland en Portugal moeten robuust zijn om de financiële en economische stabiliteit te herstellen. Het pakket moet de weg mogelijk maken naar duurzame overheidsfinanciën en economische groei. Daarom wil ik Raad en Commissie oproepen verder te kijken dan de financieringsbehoeften van deze landen in het komend jaar om te voorkomen dat we over een jaar weer in dezelfde problemen zitten. Voorzitter, het is belangrijk om in juni besluiten te nemen over een ambitieus pakket aan wetgeving voor versterking van het economisch bestuur in Europa om het vertrouwen van de markten terug te winnen en ook om voor al onze burgers groei en banen te verzekeren en de samenhang van onze economieën te vergroten. Ik wil daarom de Raad oproepen de ambitie van het Parlement te steunen, meer accountability en openbaar debat in dit Parlement, meer betrokkenheid van de nationale parlementen, geen uitruilpraktijken in de Raad als het oordeel van de Commissie niet bevalt het pakket moet naast een stevige monetaire poot ook een stevige economische poot bevatten, inclusief de Europese 2020 strategie om de houdbaarheid van onze sociale markteconomie voor al onze 27 lidstaten veilig te stellen